Mais il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, moi qui suis dans ce Parlement depuis presque trente ans.

Nous avons, nous autres Français pour le compte des Anglais d'ailleurs déjà fait la guerre à la Russie pour la Crimée sous le Second Empire.